rodičovskou dovolenou otců a další věci, které by, podle mého názoru, si měly upravit jednotlivé členské státy. Podpora malého a středního podnikání je obecně velmi důležitá pro prosperitu našeho kontinentu a je dobře, že tento materiál jasně vyzývá jednotlivé národní vlády, aby odstranily byrokratickou zátěž, zjednodušily přístup k podnikání, to si myslím, že je velmi důležité. A důležitá je také pasáž, podle mého názoru, která se týká financování malého a středního podnikání, protože přístup k úvěrům je pro začínajícího malého podnikatele mimořádně důležitou záležitostí.